We laten vandaag terecht ons grote ongenoegen horen over de herziene strafwetgeving in Brunei. De amputatie van ledematen, openbare steniging, zweepslagen deze middeleeuwse praktijken behoren voortaan tot het standaardarsenaal van vergeldingsmaatregelen voor ongewenst gedrag in Brunei. Staten zijn verantwoordelijk voor hun eigen regels, maar die regels zelf zijn onderworpen aan de principes van de universaliteit van mensenrechten, en meer bepaald het verbod op onmenselijke behandeling en marteling.

In het bijzonder de rechten van vrouwen en kinderen, en van de LGBTI gemeenschap worden fundamenteel geschaad. Collega's, voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, dit is mijn laatste toespraak in het laatste debat van deze zittingsperiode. Laten we goed onthouden dat mensenrechten nooit helemaal verworven zijn. Alleen politieke druk kan duurzaam iets veranderen als mensenrechten zwaar geschonden worden, zoals in Brunei. Het Europees Parlement doet dit vandaag. De Commissie, de EDEO en de lidstaten moeten erop aandringen om deze gecontesteerde draconische wetgeving in te trekken. Brunei kan dan wel een schatrijk land zijn, de morele armoede van zijn leider staat voor mij buiten kijf!